nigdy nie były sfałszowane wyniki wyborów i nie ma na to żadnego dowodu poza pomówieniami rządzącej obecnie partii. Niefortunne konsultacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczyły wprowadzenia systemu elektronicznego, co zostało zresztą przez instytucje rządowe zablokowane. A niezależna Komisja Wyborcza zrobiła to niestety sama z siebie.

To dzisiaj są zagrożenia dla przejrzystości systemu wyborczego, jeśli Sąd Najwyższy, tak jak w Mołdawii, będzie pod presją polityczną.